2011. Salut, de asemenea, faptul că numărul total de plângeri prezentate a scăzut în mod treptat. Mai mult, Ombudsmanul a reușit să trateze marea majoritate din cazurile care priveau administrarea defectuoasă în activitățile instituțiilor Uniunii. De asemenea, cred că este de apreciat faptul că Ombudsmanul se străduiește să reducă și mai mult numărul de plângeri care nu intră în sfera sa de competență. Astfel, informațiile furnizate în acest scop sunt clare și precise și urmăresc orientarea reclamanților în direcția corectă. Totodată, noua abordare a vizat și o modificare a procedurilor, pentru a le face mult mai accesibile cetățenilor.